Vsekakor bo ta preverba narejena. Tudi mene zanima, zato ker smo mi leta dva tisoč trinajst, štirinajst, prav zaradi tega, ker je bilo rečeno, da je to ena od evropskih direktiv, tudi v energetskem zakonu, ki je bil spisan, ostaja tako, kot je. Skratka, ni možnosti v tem trenutku, da bi se stvari izvajale brez tega posrednika, tako da, ja, bom preverila osebno, ali v direktivi res piše vse to, kar navajajo.